Doamnă președintă, salut din nou inițiativa Comisiei Europene pentru combaterea evaziunii fiscale, a planificării fiscale agresive. Trebuie să recunoaștem, însă, aici, în Parlamentul European, că evaziunea fiscală ar fi mult mai mică, dacă indivizi și companii nu ar avea unde să ascundă veniturile și averile. Comisia Europeană și a luat angajamentul că va publica lista neagră a paradisurilor fiscale care nu doresc să coopereze, transmițând informațiile necesare către țările unde se află acești indivizi și companii care își ascund veniturile și averile în paradisuri fiscale. Așteptăm această listă neagră și cred că, în Uniunea Europeană, ar trebui taxate toate transferurile financiare către aceste jurisdicții fiscale care nu vor să devină transparente.